hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti og breytingartillögum meiri hluta fjárlaganefndar við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og fimm að venju hefur fjárlaganefnd farið yfir frumvarpið haft til athugunar og skyni leitað til fjármálaráðuneytis og fagráðuneyta varðandi þau mál sem til umfjöllunar hafa verið og einnig hefur nefndin átt samskipti við ýmsa aðra aðila um málið meiri hlutinn gerir breytingartillögur við sundurliðun einu tekjur a hluta þar sem gert er ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs aukist um ellefu þúsund tvö hundruð fjörutíu er frá áætlun frumvarpsins þá gerir meiri hlutinn alls þrjátíu og þrjár breytingartillögur við frumvarpið sem nema alls þrjú þúsund tvö hundruð áttatíu og fjögur komma fjögur er til hækkunar útgjalda áhrif breytingartillagna meiri hluta eru þau að tekjuafgangur ríkissjóðs verður sjö þúsund níu hundruð fimmtíu og fimm komma sex milljónum meiri en gert er ráð fyrir í frumvarpi til fjáraukalaga eins og fyrr segir gerir endurskoðuð tekjuáætlun ríkissjóðs fyrir árið tvö þúsund og fimm ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs aukist alls um ellefu þúsund tvö hundruð fjörutíu milljónir frá því sem gert er ráð fyrir í frumvarpi til fjáraukalaga áætlað er að skattar á tekjur og hagnað verði níu þúsund fimm hundruð áttatíu og fimm milljónum hærri en samkvæmt frumvarpinu áætlaðar tekjur af tekjuskatti einstaklinga hækka um tvö og hálfan milljarð tekjur ríkissjóðs af tekjuskatti einstaklinga fyrir fyrstu níu mánuði ársins er meiri en gert var ráð fyrir og er það helsta skýring þessara breytinga áætlaðar tekjur af tekjuskatti lögaðila hækka um sjö milljarða meginástæða þessa er endurmat í kjölfar álagningar ríkisskattstjóra sem birt var í byrjun nóvember áætlun ríkisskattstjóra var hærri en gert hafði verið ráð fyrir í fyrri tekjuáætlun þá má nefna að við sölu ríkissjóðs á lánasjóði landbúnaðarins er áætlað að söluhagnaður nemi um átta hundruð fimmtíu milljónum af þessari fjárhæð er greiddur fjármagnstekjuskattur að fjárhæð áttatíu og fimm milljónir sem kemur einnig fram í gjaldahlið og hefur því ekki nettóáhrif á afkomu ríkissjóðs gert er ráð fyrir því að skattar á vöru og þjónustu hækki um þúsund og níutíu milljónir frá því sem fram kemur í frumvarpinu og munar þar mest um að gert er ráð fyrir að vörugjald af innfluttum bifreiðum verði átta hundruð milljóna króna hærra en samkvæmt fyrri áætlun þá er gert ráð fyrir að arðgreiðslur og leigutekjur verði tvö hundruð sjötíu milljónum króna hærri og sektir verði fimm hundruð fimmtíu og fimm milljónir króna lægri en frumvarpið gerir ráð fyrir auk þessa er gert ráð fyrir að sala varanlegra rekstrarfjármuna skili tekjum að fjárhæð átta hundruð fimmtíu milljónum eins og áður var sagt og felst það í því að ríkissjóður hefur selt lánasjóð landbúnaðarins og er áætlaður söluhagnaður vegna þess átta hundruð fimmtíu milljónir eins og

og skiptast þau þannig í megindráttum útgjöld vegna æðstu stjórnar ríkisins hækki frá frumvarpi um alls hundrað og þrettán milljónir er þar annars vegar um að ræða níutíu og átta milljónir til að jafna út rekstrarhalla embættis forseta íslands og hins vegar fimmtán milljónir vegna kostnaðar við viðhald alþingishúss á árinu lagt er til að útgjöld vegna menntamála um þrjátíu og átta milljónir frá frumvarpinu undir málaflokki utanríkismála er lagt til að útgjöld hækki um átján komma eina milljón varðandi landbúnaðarmál er tillaga um alls tvö þúsund þrjú hundruð og sjö komma sjö milljónir króna hækkun munar þar mest um að lagt er til að tvö komma tveir milljarðar af söluandvirði eigna lánasjóðs landbúnaðarins verði varið til lífeyrissjóðs bænda

rekstrarhalla landbúnaðarháskóla íslands og þrjátíu og hálf milljón vegna stofnkostnaðar sömu stofnunar það er lagt til að útgjöld vegna sjávarútvegsmála hækki um tíu milljónir varðandi dóms og kirkjumál er lagt til að útgjöldin hækki um alls fjörutíu og sjö og hálfa milljón frá því sem gert var ráð fyrir í frumvarpinu lagt er til að útgjöld vegna félagsmálaráðuneytis hækki um alls hundrað komma sex milljónir munar þar mest um hundrað tuttugu og fimm milljónir króna lækkun útgjalda vegna atvinnuleysistryggingasjóðs þar sem gert er ráð fyrir að atvinnuleysi verði minna en áætlað var einnig er gert ráð fyrir fimmtíu milljónir króna minni útgjöldum vegna fæðingarorlofssjóðs og byggir það á endurskoðaðri áætlun um þróun útgjalda lagt er til að útgjöld vegna heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytisins verði tvö hundruð níutíu komma níu milljónir króna hærri en samkvæmt frumvarpinu munar þar mest um sjötíu og fimm milljónir vegna hönnunar á nýju greiðslukerfi lífeyristrygginga tuttugu og sex milljónum til að fjölga einingum læknisverka í samningi sjálfstætt starfandi sérgreinalækna og hundrað milljónum vegna rekstrarvanda hjúkrunarheimila vegna fjármálaráðuneytisins er lagt til að útgjöld hækki um áttatíu og fimm milljónir og er það vegna fjármagnstekjuskatts á hagnaði á sölu lánasjóðs landbúnaðarins eins og áður hefur verið vikið að hvað varðar samgönguráðuneytið er gert ráð fyrir að útgjöld aukist um alls fjögur hundruð fjörutíu og fjögur komma átta milljónir frá frumvarpinu munar þar mest um þrjú hundruð milljóna króna framlag til verkefnisins endurbætir og öryggisaðgerðir á veginum um óshlíð einnig er um að ræða hundrað milljónir króna til vegagerðarinnar vegna aukinna hálkuvarna á vegakerfinu lagt er til að útgjöld viðskiptaráðuneytisins aukist um tuttugu milljónir og er það til að efla samkeppniseftirlit loks er lagt til að útgjöld vegna umhverfisráðuneytis aukist um tíu milljónir króna og er það vegna veðurstofu íslands það er síðan breytingartillaga sem gerð er grein fyrir í nefndarálitinu er varðar þriðju greinar frumvarpsins og varðar það að lántökuheimild samkvæmt fimmtu grein fjárlaga og

þar sem nánar er gerð grein fyrir einstökum tillögum meiri hluti fjárlaganefndar leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem skýrðar hafa verið og tillögur koma fram um á sérstökum þingskjölum að nefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar standir eftirtaldir magnús stefánsson einar oddur kristjánsson arnbjörg sveinsdóttir bjarni benediktsson birkir j jónsson drífa hjartardóttir og guðmundur